Oplossingen in de sfeer van massasurveillance hebben tot nu toe niet bewezen te helpen.

Sterker nog, het leidt tot losgezongen veiligheidsdiensten die denken dat het goed is om de buren te bespioneren voor een derde land.

Maar ze vragen ook om het koele hart dat zegt Werkt het?

Want als we dat niet doen, dan lopen we het risico maatregelen te nemen die niet werken, maar wel onze vrijheid inperken. De Groenen staan voor ouderwets recherchewerk, niet zomaar het zoeken naar draden en het profileren van mensen, maar het zoeken naar de echte gevaren.